forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda númer fimmtíu og fimm nítján hundruð áttatíu með síðari breytingum flutningsmenn auk mín eru þór saari og

þetta er lítið frumvarp en það gengur út á það að setja þak á hámarkslaun forsvarsmanna stéttarfélaga og samtaka stéttarfélaga þannig að hámarkslaun þeirra geti ekki verið hærri en þreföld lágmarkskjör í því félagi sem viðkomandi forsvarsmaður veitir

gengur út á það að hafi ákvæði fyrstu grein þessa frumvarps í för með sér skerðingu á launakjörum þessara forsvarsmanna skuli hann halda óbreyttum launakjörum þann tíma sem réttur hans til uppsagnarfrests er þannig að þetta jafngildir þá eiginlega uppsögn og svo fer hann á önnur kjör ég lagði þetta frumvarp fram fyrst á síðasta löggjafarþingi en náði ekki að mæla fyrir því en það komst engu að síður út í samfélagið og var um það svolítil umræða því var nú ekki vel tekið af þessum mönnum sem frumvarpið eiginlega nær til eða alla vega sumum þeirra sem tjáðu sig um það og þeir eiginlega viljandi misskildu það á þann veg að hér væri ég hreinlega að hækka laun þeirra svo er ekki heldur á frumvarpið eingöngu við um hámarkslaun þetta er sem þó talið rétt að setja samningsfrelsinu ákveðnar skorður séu rík rök þar að baki meðal þeirra raka sem oft er vísað til eru almannahagsmunir við sem flytjum þetta frumvarp teljum mikilvægt að það sé sett hámark á laun forsvarsmanna verkalýðsfélaga og hagsmunasamtaka launafólks að baki slíku hámarki eru rík sanngirnissjónarmið enda eru þessi laun greidd úr sameiginlegum sjóðum

með frumvarpinu væru samningsfrelsi settar nokkrar skorður enda yrði ólöglegt að semja um hærri laun en sem nemur þreföldum lágmarkskjörum við ákvörðun þessa hámarks var þó gætt meðalhófs og ekki gengið of nærri samningsfrelsi aðila alla vega ekki að okkar mati með því að kveða á um þreföld lágmarkskjör er enn fremur talið tryggt að hámarkið sé ákvarðað þannig að laun séu samkeppnishæf svo að hæft fólk fáist til starfans og ákvæðið dragi ekki úr hvata þeirra sem eru hæfastir til þess að sinna starfinu flutningsmenn telja jafnframt rétt að vekja athygli á því að setning hámarks er á þennan hátt bundið lágmarkskjörum og það getur verið forsvarsmönnunum mikilvægur hvati til þess að berjast fyrir bættum rétti félagsmanna þar sem hækkun lágmarkslauna getur leitt til beinnar hækkunar launa þeirra þetta finnst mér kannski vera aðalatriði málsins því að eins og kerfið er núna finnst mér bil á milli kannski forsvarsmanna verkalýðsfélaganna og svo almennra launamanna sem eru á lágmarkslaunum allt of mikið og ég held að þetta gæti verið mjög sniðugur hvati til þess að reyna að jafna kjörin ég vona svo sannarlega ef þetta frumvarp nær fram að ganga að þetta verði til þess að hækka lægstu launin í landinu ef einhver í þessu samfélagi á að geta lifað af þeim lágmarkslaunum sem greidd eru í landinu hljóta forkólfar verkalýðsfélaga að geta lifað á þreföldum lágmarkslaunum eins

greiðslur eins og oft er í einhvern enn einn starfsmenntasjóðinn sem verkalýðsfélögin hafa innan sinna vébanda jón gunnar bernburg prófessor í félagsfræði við háskóla íslands og sigrún ólafsdóttir lektor í félagsfræði við boston háskóla

tímabilinu nóvember tvö þúsund og níu til júlí tvö þúsund og tíu framkvæmdu þau spurningakönnun úr líkindaúrtaki níu hundruð fjörutíu og átta fullorðinna íslendinga þar sem spurt var út í launamuninn því að það eru ýmsar erlendar rannsóknir sem benda til þess að fólk í vestrænum samfélögum vilji hvetja fólk til dáða með því að launa betur störf sem krefjast meiri menntunar eða færni en í hverju samfélagi eru ákveðin þolmörk sem sýna hve mikill tekjumunurinn má vera og þessi þolmörk virðast vera afar mismunandi milli landa og það var verkefni eða eitt af því sem reynt var að finna út í rannsókninni var hver þessi þolmörk ættu að vera samkvæmt íslendingum stóri meiri hluti svarenda í könnuninni eða sjötíu og fimm prósent vill að háttsettu störfin hafi milli fimmtíu til tvö hundruð fjörutíu og níu prósent hærri tekjur en lágt settu störfin sem sagt að það sé munruinn sem sé á milli og það var aðeins lítill hluti svarenda eða átta prósent sem vill að tekjumunurinn sé þrjú hundruð fimmtíu prósent eða meiri það eru því langflestir íslendingar sem vilja ekki og bara alls ekki meiri tekjumun í landinu okkar en hámark þrisvar sinnum þetta eru því kannski þau mörk sem hér er einmitt miðað við það er kannski allt í lagi að taka það fram að sú sem hér stendur er ekki þeirrar skoðunar

en mér finnst ekki eðlilegt að þeir sem greiði laun einhvers annars séu á miklu miklu lægri launum og ég er alls ekki hrifin af því að það sé sett þak á öll laun við íslendingar eigum nú til dæmis þjóðargersemi í björk guðmundsdóttur hún má mín vegna hafa öll þau laun í heiminum ég veit ekkert um hennar laun en mér finna hún mega hafa bara öll þau laun sem hún fær en þau eru líka sjálfsköpuð þau eru vegna hennar eigin mannkosta og dugnaðar í að koma sér á framfæri

launafólks það eru launþegarnir sjálfir og þeir eru oft á margfalt lægri launum